Während der österreichischen Ratspräsidentschaft ist es gelungen, eine Erklärung des Rates zur Bekämpfung des Antisemitismus zu verabschieden, in der sich alle Mitgliedstaaten dazu verpflichtet haben, ein Sicherheitskonzept für die jüdischen Einrichtungen und Gemeinden in ganz Europa zu entwickeln. Wie dringend das geboten ist, zeigte schon damals eine im Dezember veröffentlichte Studie der Grundrechteagentur.

Offenbar zu wenig, denn ansonsten wäre es nicht möglich gewesen, dass am wichtigsten Feiertag des Judentums, an Jom Kippur, eine Synagoge völlig unbewacht ist und sich ein schwer bewaffneter Attentäter vorkämpfen kann. Zwei Menschen kamen ums Leben, und nur durch ein Wunder wurde ein noch viel größeres Massaker verhindert. Das Ereignis mitten in Deutschland wird sich auf immer tief einbrennen in das kollektive Gedächtnis nicht nur der jüdischen Gemeinden. Daher ist es jetzt höchst an der Zeit, die Mitgliedstaaten daran zu erinnern, dass es nicht reicht, Erklärungen zu verabschieden. Jetzt müssen endlich konkrete Taten folgen. Die in Österreich seit Jahrzehnten gelebte und gut funktionierende Zusammenarbeit mit der Polizei kann hier Vorbild und Best Practice Modell werden. Ein Drama wie in Halle darf sich nicht wiederholen.